Espero el respaldo del Pleno mañana. Pero quiero, en primer lugar, dar las gracias a los ponentes alternativos de los Grupos políticos por su cooperación. Y también agradezco al Servicio Europeo de Acción Exterior su colaboración en la elaboración del informe sobre este Acuerdo Marco. A continuación, voy a destacar algunos aspectos del Acuerdo y de las relaciones entre la Unión Europea y Australia. La relación es muy sólida, basada en muchos vínculos históricos, valores y principios comunes. Hay, sí, una lejanía física, geográfica, pero hay una gran proximidad política y de valores. Australia es, por así decirlo, un aliado natural de la Unión Europea en ese vasto espacio Asia Pacífico, muy dinámico y cada vez más importante en el mundo de hoy. En el Libro Blanco sobre política exterior 2017, el Gobierno australiano subrayaba la importancia vital de las relaciones con la Unión Europea. Estas relaciones se han incrementado en los últimos años de ello son prueba este Acuerdo Marco, también el foro de líderes, o los primeros contactos ya celebrados con vistas a negociar un acuerdo de libre cambio. Además, coincidimos en muchos mecanismos de diálogo de alto nivel que tienen lugar en Asia Pacífico. En el plano bilateral, subrayo la importancia de poner en marcha las negociaciones de un acuerdo de libre cambio. Australia es un país que cree en el libre comercio frente al proteccionismo desgraciadamente en auge. Tenemos una relación comercial y económica creciente en la que la Unión Europea goza de un importante superávit. Son muy numerosos los otros campos de diálogo y cooperación que establece el Acuerdo, por ejemplo la política exterior y de seguridad, derechos humanos, economía y comercio, educación, cultura, investigación, innovación, energía, transporte, justicia y retos globales como terrorismo, cambio climático, armas de destrucción masiva, la gobernanza global o el desarrollo. En efecto, Australia es un importante actor regional y también un miembro muy activo en los organismos mundiales frente a estos retos globales. Por ejemplo, recientemente estuvo en el Consejo de Seguridad, ahora en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es también miembro del G20 desde su fundación y lo ha presidido en 2014. Australia, además, está presente en numerosas organizaciones regionales y subregionales de Asia Pacífico. Quiero destacar también su alineamiento con las posiciones de la Unión Europea en materia de sanciones contra Rusia, Corea del Norte, Siria. Mencionaré también su participación en operaciones de lucha contra el Dáesh y sus numerosas misiones de mantenimiento de la paz en la ONU. También está presente en las llamadas Combined Maritime Forces en operaciones contra la piratería y terrorismo en el Océano Índico Occidental. El Acuerdo Marco también contempla la cooperación en otros retos globales y regionales de importancia. Me refiero, por ejemplo, al cambio climático, a las cuestiones migratorias y a la problemática del desarrollo, aspectos todos ellos abordados en la Resolución que mañana votaremos. En fin, las posiciones de la Unión Europea y de Australia, en el plano internacional y ante los desafíos de nuestro tiempo, coinciden muchas veces. Australia, al igual que la Unión Europea, también es un actor comprometido con la gobernanza mundial basada en el Derecho internacional y en el multilateralismo, que también nosotros queremos preservar. Apoya, igualmente, el comercio libre, la ayuda al desarrollo y la lucha contra el terrorismo.

sus posiciones son muy similares a las de Australia, y por ello confío en que Australia coopere con la Unión Europea estrechamente en estos foros y que dé todas las facilidades para que encaje plenamente en todos ellos, incluida la llamada Cumbre de Asia Oriental. En esta grande y compleja región de Asia Pacífico, Australia es un país muy próximo a nuestros valores e intereses es necesario seguir reforzando estas relaciones y precisamente para ello el Acuerdo Marco va a ser un instrumento muy